Dunărea are un rol foarte important pentru coeziunea economică și socială, precum și pentru dezvoltarea culturală a Europei. Comisia Europeană a Dunării, înființată la 30 martie 1856 în urma Conferinței de la Paris, cu sediul la Galați, în România, a fost una dintre primele instituții europene și a avut ca obiectiv stabilirea unui regim internațional pentru libera circulație pe Dunăre.

Propun înființarea, la începutul următoarei legislaturi a Parlamentului European, a unui intergrup pentru promovarea Dunării. În anii care vor urma va trebui să reunim într un efort comun și într o abordare comună toate inițiativele de dezvoltare din spațiul dunărean. Avem nevoie de o strategie europeană integrată de dezvoltare în bazinul Dunării pentru dezvoltarea economică, a infrastructurii de transport și protecția mediului.